Herr Präsident! China hat sich in den letzten Jahren im wirtschaftlichen Bereich enorm weiterentwickelt. Die Lebensbedingungen für viele haben sich dort verbessert. Leider gibt es solche Fortschritte nicht, was den Schutz und die Achtung der Menschenrechte im eigenen Land angeht, und zwar für alle seine Bürgerinnen und Bürger, gleichgültig welcher religiöser oder ethnischen Gruppe sie angehören. Im Gegenteil Die Drangsalierungen gegenüber den Uiguren und den Tibetern haben noch zugenommen. Was die Verhängung der Todesstrafe angeht, ist es zunächst positiv, dass das höchste chinesische Gericht jetzt alle Urteile seit 2007 noch einmal überprüft, und wir können annehmen, dass einzelne Todesurteile zurückgenommen werden. Dennoch ist China trauriger Weltmeister bei den Hinrichtungen.

Chinesinnen und Chinesen können jetzt wegen über 68 Straftaten hingerichtet werden. Deshalb fordern wir mit dieser Entschließung, dass China die angesetzten Exekutionen aussetzt und sofort einem Hinrichtungsmoratorium beitritt.